Monsieur le Président, chers collègues, la Commission, en défendant le libre échange sauvage, en organisant le désarmement commercial de l'Union, a pleinement joué son rôle d'instrument servile au service d'intérêts très particuliers, nuisibles aux salariés européens.

Pour sortir de cette situation qui tue l'emploi industriel et plonge les salariés et leurs familles dans la misère, il faut établir un strict contrôle des mouvements de capitaux par les États membres, détruire les paradis fiscaux, sortir du domaine marchand les secteurs essentiels à la vie l'énergie, l'eau, les médicaments, l'agriculture et la formation et surtout, définir et faire respecter des critères environnementaux et sociaux qui garantissent l'égalité dans l'activité commerciale et les droits des salariés.